Maar alles staat en valt natuurlijk bij het inbrengen van informatie.

Dus, commissaris, ik verwacht van u dat u op 26 september met voorstellen komt om de levensmiddelenverordening die het hele snelle waarschuwingssysteem regelt, aan te passen.